Niemand weet wanneer de voltooiing van de geschiedenis daar zal zijn, maar de bijbel beveelt ons waakzaam en bereid te zijn. Te midden van dit mondiale tumult zien wij een prachtige ontwikkeling de geboorte van Zuid Soedan. Na vele jaren van onderdrukking en oorlog wordt de bevolking van Zuid Soedan bevrijd uit het slavenhuis. Het volk van Zuid Soedan wordt verlost uit het diensthuis dat onder leiding staat van de internationaal gezochte misdadiger Omar Al Bashir. Dat is een reden voor grote dankbaarheid en vreugde. Mijn Zuid Soedanese vrienden hier vandaag aanwezig feliciteer ik van harte. Ik bid het nieuwe land wijsheid toe, opdat recht en gerechtigheid er zullen bloeien.

Wees een natie waar gerechtigheid en vrede elkaar kussen. En de Commissie in de persoon van de heer Barnier vraag ik concreet de nieuwe staat van Zuid Soedan direct te erkennen, zodra dat mogelijk is. En laat die erkenning gevolgd worden door daden. Ondersteun Zuid Soedan waar mogelijk. Maak dit land speerpunt van uw buitenlands beleid.